Het is hoog tijd dat wij verder kijken dan de korte termijn, dat wij verder kijken dan onze neus lang is.

Het is een beleid dat slechte gevolgen heeft voor spaarders. Onze euro's worden minder waard. Wij zien onze rentes dalen. Vandaag is ook gebleken dat het een beleid is dat slecht is voor onze pensioeninstellingen.

Maar wat mij het meest van al ergert, is dat dit een beleid is dat mensen onnodig aanzet om risico's te nemen. Gewone spaarders moeten experts worden in aandelen. Pensioeninstellingen moeten risico's nemen met onze pensioenen. Dit is een beleid dat wij niet kunnen ondersteunen.

De enige weg vooruit is de weg van de structurele hervormingen.